Ich denke schon, dass sie mehr Verantwortung hat, gerade auch beim Thema Freizügigkeit. Wir denken da sofort an die entsandten Beschäftigten.

Das ist eine Methode, um Mindestarbeitsbedingungen zu umgehen.